Vielen Dank, Frau Kommissarin, für die Möglichkeit, dass wir heute hier dieses wichtige Thema miteinander diskutieren können. In meinem Land, der Bundesrepublik Deutschland, sind zur Zeit neunhundert Betriebe vom Schmallenberg Virus betroffen, und es breitet sich immer weiter aus. Natürlich ist auch in der öffentlichen Debatte eine Angst da, einmal, was den Bereich der Landwirtschaft angeht Einkommensverluste bis Totalverlust aber auch im Bereich der öffentlichen Gesundheit.

Die FSA hat ja bereits angekündigt, dass sie weiterhin mit dem Europäischen Zentrum für Prävention und Kontrolle eng zusammenarbeiten möchte, um die Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit im Auge zu behalten.

diese Seuche sich weiter ausbreitet.